migracji szacuje, że aż jedną trzecią całej populacji Libii stanowią imigranci, z których większość przebywa w kraju bez ważnych dokumentów. Ci nielegalni mieszkańcy, do których zalicza się także uchodźców, padają ofiarami wyzysku, dyskryminacji rasowej, a nawet przemocy fizycznej ze strony libijskiej ludności oraz władz.

Porewolucyjny libijski rząd obiecywał uregulowanie kwestii praw człowieka oraz praw imigrantów w jak najszybszym czasie w zgodzie z międzynarodowymi standardami w tej dziedzinie. Ważnym krokiem naprzód byłoby ratyfikowanie przez libijskie władze konwencji ONZ z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców oraz uznanie innych porozumień dotyczących międzynarodowych standardów przestrzegania praw człowieka.